uwzględnienia szczególnej roli małych i średnich przedsiębiorstw, które mają mniejsze możliwości dostosowania się do nowych wymogów niż więksi producenci. Dziękuję również za zaakceptowanie mojego postulatu, by każde rozszerzenie zakresu dyrektywy było poprzedzone dogłębną oceną wpływu, która powinna wykazać, jakie ewentualne korzyści wynikną z objęcia tymi przepisami nowych kategorii produktów.

Aspekty etyczne są oczywiście istotne, ale uważam, że dyrektywa dotycząca ekoprojektu nie jest odpowiednim miejscem, aby poruszać te tematy. Z kolei postanowienia mówiące o odpowiedzialności producentów za cały cykl życia produktów są zbyt daleko idące.